Vyvážíme tam strojírenské výrobky, elektrotechnické výrobky, výrobky z plastu, z gumy, motorové součásti, výrobky optiky, výrobky lékařské, lékařská zařízení a také potravinářské výrobky. To všechno se samozřejmě usnadní, obchod s těmito komoditami, pokud dohoda CETA vstoupí v platnost, protože všechny přirážky, tarify, cla klesnou postupně na nulu. Je tedy celkem jasné, že já tady budu lobbovat za tuto dohodu, protože je v zájmu mojí země, její ekonomiky, našich zaměstnanců a zaměstnavatelů, aby ta dohoda vstoupila v platnost, a myslím, že pro jednou má zase Evropský parlament dobrou příležitost udělat něco pozitivního, schválit tuto dohodu.